Gospodine predsjedniče, imam pozitivno mišljenje o ovom izvješću i zahvaljujem obzirom da se Kraljevina Saudijska Arabija i Europska unija suočavaju sa zajedničkim izazovima, ali koji su globalnog podrijetla, kao što su migracije, energetska sigurnost i međunarodni terorizam. Isto tako borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma podcrtana je i sporazumom o doprinosu za pokretanje protiv terorizma, a koji je potpisan od strane Ujedinjenih naroda i Kraljevine Saudijske Arabije. Saudijska Arabija radi na regionalnoj stabilnost, borbi protiv terorizma, stabilnosti globalnog goriva, financijskim tržištima, međutim potrebna je posebna briga u vezi ljudskih prava. Uklanjanje prepreka na ostvarenju jednakosti spolova smještena je na prvo mjesto liste zemalja sa zakonima koji ograničavaju gospodarski potencijal žena i zato treba učiniti sve da se ženama omoguće osnovna ljudska prava, jer to su zaista oblici diskriminacije i segregacije i u privatnom i u javnom životu i zemlja treba omogućiti da se najosnovnije životne odluke žena moraju moći odobriti bez odobrenja muškog skrbnika.